Pokud se z Pomáhat a chránit stane mlátit a zabíjet neozbrojené demonstranty, kteří požadují lepší životní podmínky, je demokracie ohrožena. Je samozřejmě pravdou, že americká armáda přinesla do oblasti asi tolik stability jako mor, ale všichni jsme jistě doufali, že Irák bude již v lepším stavu. Pokud jsou však reakcí na protesty proti korupci a nezaměstnanosti a špatně fungujícím službám ostré náboje, víme, že Irák není v dobrém stavu a demokracii se vzdaluje.

Jak v Iráku, tak v Katalánsku, o čem se však většina poslanců bavit nechce, za což se styďte.